de amoniu, inclus în anexa propunerii de regulament. Pentru a evita ca astfel de tragedii să se producă în Uniune, trebuie să fim precauți. Comercializarea substanțelor periculoase firmelor sau persoanelor fără autorizație trebuie pedepsită mult mai sever de către statele membre pentru a descuraja astfel de practici, iar autoritățile naționale sunt obligate să verifice în mod constant autorizațiile emise. De asemenea, raportarea voluntară a tranzacțiilor suspecte cu astfel de materiale va avea un rol foarte important în evitarea unor situații periculoase.